Signora Presidente, oggi il mercato del lavoro europeo richiede lavoratori altamente specializzati e con elevate competenze linguistiche e, probabilmente, nei prossimi anni tali requisiti saranno ancora

è stata incomprensibilmente ridimensionata dalla Giunta regionale in carica, per cui questo per noi sarà davvero importante.